Die Reform der Europäischen Union ist schon schwer, aber die Reform des Europäischen Parlaments ist noch schwerer, wie wir an der Debatte über die Änderung der Geschäftsordnung und die Arbeit des Kollegen Richard Corbett gesehen haben.

Die sozialistische Fraktion wird diesen Bericht unterstützen. Wir warten auf den Lissabon Vertrag, dann hat das Parlament viel mehr Gesetzgebungsbefugnisse, und wir müssen uns darauf vorbereiten, die Gesetzgebung in das Zentrum unserer Arbeit zu stellen und Initiativberichte erst in zweiter Reihe zu behandeln. Gesetzgebung steht im Vordergrund!

Ich begrüße, dass wir unsere Debatten attraktiver machen Nicht die rote Karte, Herr Präsident, sondern die blaue Karte wird in Zukunft hier mehr Dynamik hineinbringen.

Und die Zusammenarbeit der Ausschüsse, diese gemeinsamen Ausschüsse, das ist ein Testlauf, weil die bisherige Praxis auch nicht befriedigend war. Der mitberatende Ausschuss hatte quasi keine Chance, seien wir ehrlich! Insofern ist der Test mit gemeinsamen Sitzungen von zwei Ausschüssen ein neuer Versuch, hier etwas Besseres zu erfinden. Diese Reform muss sein! Es ist auch gut, dass wir sie vor der Wahl machen und nicht in die nächste Wahlperiode verschieben.